Domnule președinte, salut inițiativa de a avea un cadru european unitar în ceea ce privește concesiunile, în special în domeniul achizițiilor publice în statele nou aderate. O să vă dau câteva exemple foarte concrete.

Drept urmare, trebuie să dezvoltăm o structură juridică prin care întreprinderile și alte entități contractante să poată beneficia de oportunități în cadrul comunitar și nu doar în țările lor. Cu toții știm că acest cadru este implementat în mod diferit de la stat la stat. În România, în țara mea de origine, din păcate, în momentul de față, reglementările legislative acordă posibilitatea primarilor să aloce contracte de concesiune în mod direct, inclusiv rudelor.